Herr Präsident! Ich möchte auch, wie beim vorherigen Antrag, nach Artikel 57 Absatz 2 der Geschäftsordnung beantragen, dass wir jetzt die Schlussabstimmung über die legislative Entschließung vertagen und Verhandlungen mit dem Rat aufgenommen werden können.